C'est le sens de ces deux documents opérationnels Services et Gouvernance du marché intérieur, que la Commission met en œuvre, notamment pour réduire les délais des procédures d'infraction aujourd'hui vingt cinq mois jusqu'à dix huit mois et, si possible, moins encore. Vous pouvez être assurés c'est le sens de ces communications que la Commission fait et fera son travail. Nous mettrons en place ce partenariat, notamment avec cette idée d'un guide pratique pour les citoyens et les entreprises. Mais si le partenariat n'est pas respecté, s'il est rompu, alors il n'y aura pas de tolérance, ce sera tolérance zéro. Voilà pourquoi aussi il est important d'intégrer cette gouvernance au semestre européen, et de nous assurer qu'il n'y a pas de discrimination sur la nationalité ou sur le lieu de résidence je le dis à Malcolm Harbour.

Correia de Campos ont insisté sur une dimension à laquelle je tiens, qui est celle de l'économie sociale de marché les aspects humains et aussi la présentation des points positifs qu'il faut mettre en œuvre dans le cadre du grand marché unique, qui est un espace commun de vie économique et sociale. M. Correia de Campos, nous faisons et nous ferons les études d'impact social auxquelles nous nous sommes engagés. Je pense aussi que l'approche globale que Louis Grech avait, le tout premier, recommandé doit rester la nôtre.

En tout cas, je suis preneur de vos suggestions pour bien préparer la deuxième étape des douze nouvelles propositions que la Commission présentera au mois de septembre.

J'ai dit devant vous et vraiment je vous promets que je suis attaché à cet objectif au quotidien qu'on doit réconcilier le grand marché intérieur avec les citoyens et avec les petites et moyennes entreprises, qui ont eu le sentiment que ce grand marché n'était pas fait pour elles. Quand vous regardez, Mesdames et Messieurs, les brevets, la simplification des marchés publics, les normes comptables, la numérisation, M. Kelly, des marchés ou le EU authentification les mesures que nous prenons pour les banques avec des mesures prudentielles moins dures pour les PME ou encore le droit des sociétés, dont nous parlerons tout à l'heure, il y a clairement un éclairage, une approche différenciée pour favoriser l'investissement et le travail des petites et moyennes entreprises.

La directive Services est sans doute le principal instrument il n'est pas le seul pour bien faire fonctionner l'économie des services sur le continent européen. Je vais également dire à Mme Irigoyen Pérez, qui vient de s'exprimer, que j'ai bien l'intention de faire cette année un certain nombre de propositions concrètes pour la protection des consommateurs, notamment, dans les services financiers, pour la transparence des frais bancaires et l'accès aux comptes de base.

C'est l'esprit de Cracovie qui va continuer à souffler. Je voudrais donc, pour cette raison, vous remercier et remercier le président Malcolm Harbour du soutien que vous apportez à toutes ces initiatives, un soutien sans complaisance, vigilant, mais également très constructif pour nous aider à mieux faire fonctionner le marché intérieur.